ég þakka háttvirtum tíundi þingmaður suðvesturkjördæmis siv friðleifsdóttur fyrir hlý orð og góðar óskir í minn garð og minnar fjölskyldu og háttvirtum þingmönnum fyrir að taka undir þau orð með því að rísa úr sætum ég endurtek þakkir mínar og óskir til háttvirtra þingmanna og alls starfsfólks alþingis